Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani prisotni pa spoštovani vsi pred malimi ekrani! Spremembe zakona v sistemu plač v javnem sektorju so posledica dogovora, ki je bil sklenjen med vlado in sindikati javnega sektorja. Razumemo seveda, da gre za dogovor in kompromis ter da mu je zaradi tega težko nasprotovati. A četudi gre za rešitev, ki je posledica dogovora, to še ne pomeni, da je rešitev dobra. Kaj je pravzaprav cilj in namen tega zakona? Ukrep, ki je bil uveden kot internventni varčevalni ukrep se spremeni v trajnega. Kljub temu da ni več razlogov za za, za zategovanje pasu, torej ne odpravljamo varčevalnih ukrepov, ampak jih spreminjamo v trajne. Zamik izplačila višje plače, ki jo javni uslužbenci pridobijo zaradi napredovanja in kjer na letni ravni državi prihrani petdeset milijonov evrov bo postal trajna rešitev. In kot smo že videli v preteklosti, se o varčevalnih ukrepih, ko enkrat postanejo trajne rešitve, praktično nikoli več ne govori. Pri naslednjih pogajanjih to avtomatsko pomeni, da šibkejše pogajalske izhodišča na strani delavcev. Če smo do sedaj v zakonih o interventnih ukrepih vedno prebrali, da gre za v, da gre za varčevalni ukrep, ki prinese petdeset milijonov na leto, drugo leto o tem o, o, drugo leto o tem podatku ne bo več ne duha ne sluha. Enako se je zgodilo na primer z dvigom razdalje od delovnega mesta, nad katero je delavec upravičen do povračila potnih stroškov ali pa z znižanjem regresa za malico. ZUJF je oba predvidel kot trajno rešitev. Kljub temu da je bilo ot sprejema ZUJF-a pa do danes na ta račun privarčevanih tristo petdeset milijonov evrov, se o tem privarčevanem znesku preprosto ne govori več, niti o njuni odpravi. Enako se bo zgodilo tudi z zamikom izplačila višje plače, da se na ta način varčuje na račun javnih uslužbencev, bo vlada preprosto pozabila. Drugi problem pa je seveda v samem izhodišču. Kljub izredno pozitivno finančni sliki vlada nadaljuje z varčevalnimi ukrepi. Začasni ukrep, ki ga bomo danes večino spremenili v trajnega, je na letni ravni vreden petdeset milijonov evrov. Stroški za nakup oklepnikov štiri krat štiri za potrebe Nata so se samo v zadnjem mesecu zvišali iz petnajst cela pet milijona evrov na dvaintrideset milijonov evrov. Pa še to ni končna cena. Kaj se bo še, kaj se bo, šele zgodilo sz s celotnih ena cela dve milijarde evrov, ki jih bo vlada skupaj namenila za dodatno oboroževanje. Takšna politika preprosto nedopustna. Na eni strani se jemlje ljudem, na drugi strani pa radodarno namenja denar za netenje konfliktov v bližnji in daljni okolici. V Levici noveli zakona o sistemu plač v javnem sektorju sicer ne bomo nasprotovali. Težko je namreč nasprotovati zakonu, ki je rezultat doseženega dogovora s sindikati v, s sindikati javnega sektorja. A tudi podpreti ga ne moremo, saj nasprotujemo nadaljevanju varčevalnih ukrepov, še bolj pa spreminjanju interventnih začasnih varčevalnih ukrepov v trajne. Hvala.